En de Duitse BDI heeft afgelopen week duidelijk gemaakt dat een harde brexit misschien wel 9 miljard extra gaat kosten.

Dat is de juiste richting. Laat ook onze onderhandelaars gaan voor redelijkheid en billijkheid. Niet elkaar het mes op de keel zetten, want ook ná 2019 moeten onze vissers kunnen blijven vissen, onze bedrijven kunnen blijven exporteren en importeren, en moeten onze studenten ook over de grens kunnen blijven studeren. Daarom, als het dan helaas zo is dat die brexit er toch moet komen, dan geen harde brexit, maar een brexit waarbij een redelijke scheiding wordt gemaakt op grond van gezond verstand.